że należy wyciągnąć wnioski z arabskiej wiosny, a te wnioski to także zbyt pochopne nieraz patrzenie na sytuację w tym regionie i czasem wspieranie tych sił politycznych, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą powodować jeszcze większe problemy w tych krajach, niż to działo się wcześniej. I myślę, że takiego trochę realizmu, pragmatyzmu by się przydało w ocenie tych właśnie wypadków. Na pewno trzeba wspierać tych ludzi, którzy chcą w tamtym regionie mieć te wartości, które mamy tutaj, ale też należy bardzo uważać, aby nie było to wstępem do działań, które są dla nas niekorzystne.